forseti vill láta þess getið út af dagskrá að samkomulag er um að mælt verði fyrir fyrstu fjórum dagskrármálunum og síðan fari fram umræða um þau sameiginlega andsvör